Wij vragen gewoon dat er toezicht is op de begroting van de Raad, net zoals dat gebeurt voor de andere instellingen.

Onze fractie, de Groenen, en de Europese Vrije Alliantie zullen dus geen kwijting verlenen aan de Raad, omdat wij de druk willen blijven opvoeren, omdat wij duidelijk willen maken dat middelen op een goede manier besteed moeten worden.